Doamnă președintă de ședință, colega noastră a prezentat niște cifre cutremurătoare și, într adevăr, trebuie să discutăm această temă pentru că creștinii sunt persecutați și este cutremurător că se întâmplă acest lucru, inclusiv de Crăciun, și a cerut acțiuni ferme din partea Uniunii Europene.